forseti ég mæli hér fyrir frumvarpi til nýrra umferðarlaga frumvarp þetta var lagt fram á vorþingi af þáverandi samgöngu og sveitarstjórnarráðherra kristjáni möller en varð ekki útrætt efni þessa frumvarps er í stórum dráttum það sama og lagt var fram á vorþinginu en ég mun sérstaklega geta þeirra breytinga sem frumvarp þetta hefur tekið í umfjöllun minni hér á eftir frumvarpi þessu ef að lögum verður er ætlað að leysa af hólmi núgildandi umferðarlög númer fimmtíu nítján hundruð áttatíu og sjö sem löngu tímabært var orðið að endurskoða nefnd var skipuð undir forsæti róberts r spanó lagaprófessors þann fyrsta nóvember tvö þúsund og sjö í þessu skyni en samkvæmt skipunarbréfi var nefndinni falið meðal annars að taka eftirfarandi atriði sérstaklega til skoðunar í fyrsta lagi að færa gildandi ákvæði til nútímalegra horfs með því að taka mið af reynslu síðastliðinna tveggja áratuga og þróun í umferðarmálum í öðru lagi að lagfæra þau ákvæði í gildandi ákvæðum sem eru óskýr eða haldin annmörkum einkum að teknu tilliti til breytinga á mannvirkjagerð í umferðinni og á umferðarmenningu í þriðja lagi að stuðla að frekari samræmingu umferðarlöggjafar að alþjóðlegum samningum og skuldbindingum um umferðarmál meðal annars með hliðsjón af þeirri þróun sem hefur átt sér stað á alþjóðavettvangi frá samningu gildandi laga í fjórða lagi að taka til athugunar hvort og þá að hvaða marki gera skuli breytingar á þeirri almennu framsetningu gildandi laga að ráðherra sé veitt víðtækt vald til að setja nánari ákvæði um einstök atriði í stjórnvaldsfyrirmæli og þá að leitast við að lögfesta í ríkari mæli í umferðarlögin sjálf grundvallarefnisreglur á einstökum sviðum jafnframt að leitast við að útfæra reglugerðarheimildir ráðherra sem eftir standa með heildstæðari og skýrari hætti í fimmta lagi lagi að taka til skoðunar og gera tillögur um tilteknar efnisbreytingar á ákvæðum gildandi laga einkum um viðurlög við brotum á umferðarlögum með það í huga að gera þær hátternisreglur sem gilda í umferðinni skilvirkari og að auka varnaðaráhrif þeirra nefndin skilaði af sér drögum að frumvarpi til nýrra umferðarlaga þann fimmta júní tvö þúsund og níu og í kjölfarið voru þau sett á vef ráðuneytisins til umsagnar mikill fjöldi athugasemda barst og var unnið úr athugasemdunum a vegum ráðuneytisins og frumvarpsdrögin síðan sett að nýju til umsagnar á vef ráðuneytisins jafnframt voru ráðuneytum og stofnunum sem komu að umferðarmálum send drögin til umsagnar enn komu fjölmargar athugasemdir fram og var sérstaklega áberandi í þeim hverju mikil áhersla var lögð á mikilvægi þess að tekið væri tillit til umhverfissjónarmiða við ákvarðanir um tilhögun umferðar hér á landi við gerð frumvarpsins hefur verið tekið mið af niðurstöðum nefndarinnar svo og þeim athugasemdum sem borist hafa ráðuneytinu og breytingar gerðar á upphaflegum frumvarpsdrögum til samræmis við framkomnar athugasemdir enn fremur hefur orða og hugtakanotkun verðið samræmd í frumvarpinu ég geri nú nánari grein fyrir einstökum nýmælum og breytingum sem felast í þessu viðamikla frumvarpi fyrst ber að nefna að sett er inn markmiðsgrein í fyrstu grein frumvarpsins en slíkt hefur ekki verið í fyrri umferðarlögum markmið frumvarpsins er umfangsmikið en það er að vernda líf og heilsu vegfarenda með auknu umferðaröryggi þar sem jafnræðis er gætt milli vegfarenda óháð samgöngumáta og tillit tekið til umhverfissjónarmiða við skipulagningu umferðar á þeim rúmlega hundrað árum sem liðin eru frá því að farið var að nota bifreiðar sem samgöngutæki hér á landi hefur fórnarkostnaðurinn í umferðinni verið allt of hár ekki hefur svo ár liðið að fleiri eða færri hafi ekki farist og slasast í umferðarslysum marktækur árangur hefur þó náðst á undanförnum árum í fækkun umferðarslysa en betur má ef duga skal þessi þróun gefur okkur þó vonir um að ná sambærilegum árangri í fækkun banaslysa í umferð á landi eins og á sjó og í flugi þar sem banaslysum hefur verið svo til útrýmt þessu frumvarpi ef að lögum verður er ætlað að stuðla að markvissara regluverki í umferðinni sem mun leiða til aukins umferðaröryggis og fækkun umferðarslysa eins og markmiðsgreinin vísar til ef allir taka höndum saman og reglur eru skýrar má ætla að við getum náð því takmarki að ástand umferðaröryggismála verði með því besta hér á landi miðað við sem gerist í þeim löndum sem við helst berum okkur saman við ein af mikilvægum breytingum í frumvarpinu frá fyrri lögum er að nýjar skilgreiningar eru settar fram og aðrar endurskoðaðar er hér tekið mið af þeirri þróun sem orðið hefur í umferðarmálum á undanförnum árum meðal annars í gerð umferðarmannvirkja of langt mál er að telja upp öll ný og breytt hugtök í frumvarpinu og nefni ég því eingöngu nokkur atriði í núgildandi lögum telst götuslóði til vegar en í frumvarpinu er lagt til að þetta hugtak verði þrengt nokkuð þannig að akstur utan vega verði takmarkaður við vega slóða er þetta í samræmi við frumvarp til náttúruverndarlaga sem nú er unnið að á vegum umhverfisráðuneytisins með skírskotun til vegar í skilgreiningunni er höfðað til þess að um manngerða slóð verði að vera að ræða til að aka megi þar um í frumvarpi því sem lagt var fram á vorþingi var skilgreiningin miðuð við merkta vegslóð en horfið er frá þeirri skilgreiningu í frumvarpi þessu til samræmis við frumvarp umhverfisráðuneytisins engu að síður er stefnt að því í framtíðinni að einungis megi aka hér á landi á fyrirframmerktum leiðum hvort sem slíkar merkingar taka mið af gps staðsetningartækni eða umferðarmerkjum hvenær sú skipan kemur til framkvæmda liggur ekki fyrir sem dæmi um aðrar skilgreiningar sem ekki eru í núgildandi lögum má nefna göngugötu almenningsvagn sérrein hópbifreið að og frá ærin og svona mætti áfram telja í frumvarpinu eru gerðar talsverðar breytingar a almennum umferðarreglum í samræmi við þá þróun sem orðið hefur á þessu sviði á undanförnum árum meðal annarra nýmæla sem frumvarpið felur í sér er að áhersla er lögð á að umhverfissjónarmiða sé í auknum mæli gætt við skipulagningu umferðar á landi en eins og áður sagði lutu margar athugasemdir sem bárust vegna frumvarpsins að því að efla beri umhverfisþátt þess falla þessi sjónarmið reyndar vel að samstarfsyfirlýsingu ríkisstjórnarinnar um mikilvægi aukinnar umhverfisvitundar í þjóðfélaginu í frumvarpinu er gert ráð fyrir að við ákvörðun um skipulagningu sérreina og enn fremur við ákvörðun á hámarkshraða skuli meðal annarra atriða tillit tekið til umhverfissjónarmiða þannig mætti til dæmis veita auk almenningsvagna vistvænum ökutækjum rétt til aksturs á sérreinum einnig er lagt til í áttugasta og aðra grein að veghaldari geti takmarkað eða bannað umferð um stundarsakir á vegi þegar mengun er yfir hlutfallsmörkum eða hætta talin á að svo verði í sömu grein er lagt til að sveitarfélög geti ákveðið gjald vegna notkunar nagladekkja á sínu svæði en þó eingöngu að höfðu samráði við vegagerðina slíkt fyrirkomulag þekkist víða erlendis meðal annars í noregi og hefur gefist vel ég endurtek að þetta skal gert í samráði við vegagerðina og einnig er ráðgert að þetta þurfi að hvíla á reglugerð þannig að um þetta gildi skýrar reglur þetta hefur verið mikið kappsmál umhverfissinnum ekki síst hér á þéttbýlissvæðinu suðvestan lands en síðan hafa menn einnig verið að horfa til öryggissjónarmiða fólk sem kemur utan að annars staðar af landinu þarf að aka hugsanlega yfir fjallvegi og þá hefur verið spurt hvernig samræmum við þetta tvennt öryggissjónarmiðin annars vegar og viðleitni okkar til að halda mengun í skefjum svarið er þetta við ætlum að gera þetta í samráði við vegagerðina og láta þetta hvíla á reglugerð í frumvarpinu er lagt til það mikilvæga nýmæli að lágmarksaldur til að öðlast ökuleyfi verði hækkaður úr sautján árum í átján ár í ákvæði til bráðabirgða er gert ráð fyrir að aðlögunartími verði fjögur ár þannig að lágmarksaldur hækki um þrjá mánuði á hverju ári það er í fyrsta sinn árið tvö þúsund og tólf og til ársins tvö þúsund og sextán en þá verði lágmarksaldurinn kominn í átján ár er þá hvorutveggja horft til hagsmuna og væntinga þeirra ungmenna sem hafa nú miðað við að geta öðlast ökuréttindi sautján ára en jafnframt er tekið tillit til starfsöryggis ökukennara ef heill árgangur ungra ökunema sem ella hefðu hafið ökunám yrði að bíða til sautján ára aldurs í stað sextán ára aldurs væri grundvelli kippt undan starfi þeirra á því ári hvers vegna að hækka bílprófsaldurinn að mati rannsóknarnefndar umferðarslysa er talið unnt að áætla i ljósi fyrirliggjandi rannsókna að hlutfallsleg fækkun umferðarslysa meðal nýliða yrði á bilinu fimm til níu prósent ef tillögur frumvarpsins verða að veruleika umferðarslys eru algengasta dánarorsök ungs fólks á aldrinum fimmtán til tuttugu og fjögur ára innan o e c d ríkja en rúmlega þrjátíu og fimm prósent þeirra sem láta lífið á þessu aldursbili farast í umferðarslysum einnig er vert að benda á að einstaklingar öðlast lögræði við átján ára aldur það er sjálfræði og fjárforræði núgildandi fyrirkomulag veldur því vandkvæðum að ýmsu leyti þegar ökumaður undir átján ára aldri lendir í slysi sem veldur honum eða öðrum teljanlegu fjárhagstjóni en hann getur ekki borið fjárhagslega ábyrgð á ökutæki sínu án aðkomu foreldra eða forráðamanna í þessu sambandi er vert að minna á að góðar almenningssamgöngur gera það að verkum að síður er þörf fyrir ungmenni sem aðra að komast leiðar sinnar á einkabílum mun ég beita mér fyrir því að frumvarp til laga um almenningssamgöngur verði lagt fram við fyrstu hentugleika hér á alþingi allar þessar breytingar sem verið er að gera í samgöngumálum þarf að skoða að sjálfsögðu heildrænt og þá með tilliti til þess hvernig okkur tekst að þróa almenningssamgöngur þá er lagt til í frumvarpinu að þungamiðja ökunám flytjist til ökuskóla hér er um grundvallaratriði að ræða sem mun án efa verða lyftistöng í ökunám og gera það markvissara hér vil ég leggja áherslu á þær óskir sem fram hafa komið um að ökunám eða vægi þess verði aukið ekki bara til að gera það traustara og vandaðra í sjálfu sér heldur líka eftirsóknarverðara og færa það inn í matskerfi inn í menntunarkerfið almennt gera það einingahæft sem kallað er ef við ætlum að gera það þurfum við að færa það inn í markvissari farveg en verið hefur og þar koma ökuskólarnir til það þýðir ekki að ökukennarar haldi ekki sínu að því leyti að þeir geta annað hvort verið starfandi hjá ökuskólunum eða sinnt sínu starfi og sínu hlutverki sem verktakar enda fyrir því ráð gert í frumvarpinu þetta eru hlutir sem við höfum skoðað og átt ágætar viðræður við samtök ökukennara en ökukennarar hafa lagt áherslu á að halda sjálfstæði sínu við teljum að með lögunum sé búið svo um hnútana að því markmiði sé borgið ökuréttindaflokkar eru nú tilgreindir í heild sinni í frumvarpinu í stað þess að hafa nákvæma upptalningu á reglugerðarheimildum vegna mismunandi ökuréttindaflokka eins og er í núgildandi lögum ákvæðið um ökuréttindaflokkana er byggt á samræmdum reglum um ökuskírteini á evrópska efnahagssvæðinu sem koma til framkvæmda fyrsta janúar tvö þúsund og þrettán í samræmi við ákvæði til bráðabirgða í frumvarpinu í frumvarpinu er það mikilvæga nýmæli að lagt er til að sjötíu ára reglan varðandi gildistíma almenns ökuskírteinis verði afnumin en í þess stað verði meginreglan sú að gildistími almenns ökuskírteinis verði fimmtán ár frá og með fyrsta janúar tvö þúsund og þrettán í samræmi við samræmdar reglur e e s svæðinu á þetta við hvort sem um er að ræða ný eða endurútgefin ökuskírteini til dæmis ef ökuskírteini hefur glatast eldri ökuskírteini halda þó gildi sínu þá er það mikilvæga nýmæli í frumvarpinu að lagt er til að mælt verði fyrir um þá skyldu læknis að gera trúnaðarlækni umferðarstofu viðvart ef hann telur að vafi leiki á því að handhafi ökuréttinda fullnægi heilsufarslegum skilyrðum til aksturs ökutækis með þessu fyrirkomulagi má ætla að auðveldara verði að fá hlutlægt mat um það hvort á skorti að ökumaður sé líkamlega og eða andlega hæfur til að stjórna ökutæki en þetta mat er nú í höndum

ég tel að þetta sé mjög til góðs þetta verkefni sem í sumum tilvikum getur verið erfitt ef um persónuleg tengsl er að ræða það er auðveldara að leggja hlutlægt mat fyrir aðila sem kemur sérstaklega að þessu verkefni og fyrir hönd umferðarstofu sem trúnaðarlæknir til að gæta hagsmuna viðkomandi einstaklings og annarra í umferðinni miklu skiptir að reglur um ökuhraða séu þannig úr garði gerðar að þær tryggi öryggi í umferðinni en jafnframt að ökumenn komist greiðlega milli staða í frumvarpinu er gert ráð fyrir að reglur um hámarkshraða utan þéttbýlis verði rýmkaðar þannig að ökuhraði á akbraut með bundnu slitlagi og fleiri en einni akrein verði samræmdur í níutíu kílómetrar á klukkustund þetta felur í sér að hámarkshraði bifreiða sem eru meira en þrjú og hálft tonn og bifreiða með eftirvagn verði hækkaður úr áttatíu kílómetra á klukkustund í níutíu kílómetrar á klukkustund hér takast á tvenns konar sjónarmið annars vegar að takmarka eins og kostur er hraða stærri og þyngri bifreiða og bifreiða með eftirvagna vegna hættu sem af hraðanum stafar og hins vegar að leitast er við að samræma hraða bifreiða á þjóðvegum landsins meðal annars með það að markmiði að draga úr framúrakstri ljóst er að ef tilteknum tegundum bifreiða er gert óheimilt að aka jafnhratt og gildandi hámarkshraði á þjóðvegum leyfir eykst tilhneiging ökumanna annarra bifreiða sem heimilt er að aka hraðar til að aka fram úr hægfara bifreiðum þetta er því öryggisatriði i umferðinni að samræma þannig hámarkshraðann að öllu virtu er hér lagt til grundvallar að rök standi til þess að samræma hámarksaksturshraða stærri og minni bifreiða og bifreiða með eftirvagna fremur en að viðhalda þeirri aðgreiningu á milli þessara bifreiða sem er að finna í núgildandi lögum í þessu sambandi ber einnig að líta til þess að lagt er til í frumvarpinu að allir eftirvagnar svo og hjólhýsi og tjaldvagnar verði skráningarskyldir og ætti það að leiða til þess að vanbúnir eftirvagnar hverfi úr umferðinni og einungis öryggiseftirvagnar verði á vegum úti þá er það nýmæli í lögum að kveðið er upp úr um að þar sem ekki eru sérstakar leiðbeiningar og merkingar um annað megi ökuhraði í þéttbýli ekki vera meiri en fimmtíu kílómetra á klukkustund í gildandi lögum segir einfaldlega að ökuhraði í þéttbýli megi ekki vera meiri en fimmtíu kílómetra á klukkustund annað mikilvægt nýmæli er að finna í frumvarpinu þar sem segir að ökuhraði megi aldrei vera meiri en tilgreindur hámarkshraði þar með er tekinn af allur vafi um að ökumaður geti fært rök fyrir því að þannig aðstæður hafi verið til staðar við akstur á vegi að réttlætt hafi akstur yfir hámarkshraða í núgildandi lögum yrði svigrúm til mats á ökuhraða miðað við aðstæður en með þessu ákvæði er skorið úr um að hvernig svo sem aðstæður séu til akstur megi í engum tilfellum aka yfir hámarkshraða er þá vitanlega undanskilinn akstur í neyðartilvikum lagt er til að heimild verði í lögum til að hækka hámarkshraða í hundrað og tíu kílómetra á klukkustund en hámarkshraði er hundrað kílómetra á klukkustund í gildandi lögum ljóst má vera að slíkur hraði verði eingöngu leyfður á svokölluðum tuttugu og eitt eða tuttugu og tvö vegum utan þéttbýlis þar sem eru tvær akbrautir í eina átt og ein akbraut í gagnstæða átt eða tvær akbrautir í gagnstæðar áttir með vegriði milli akstursleiða gert er ráð fyrir í því sambandi að ráðherra geti ákveðið á grundvelli reglugerðarheimildar að hámarkshraða á slíkum vegum verði stjórnað með rafrænum skiltum sem útbúin verða sjálfvirkum skynjurum með tilliti til veðurskilyrða og annarra aðstæðna þá er lagt til að hámarkshraða á aðgreindum bifreiðastæðum verði ekki meiri en fimmtán kílómetra á allt en tölfræðin sýnir að ótrúlega mörg umferðarslys verða á bifreiðastæðum í því sambandi má nefna að samkvæmt upplýsingum tryggingafélaganna verða flest umferðarslys í reykjavík á bílastæði kringlunnar í reykjavík umhugsunarvert í frumvarpi þessu hefur verið leitast við að gera valdmörk á milli stjórnvalda einkum ráðherra lögreglustjóra og sveitarstjórna skýrari og einfaldari þetta felst meðal annars í því að draga úr stjórnsýsluhlutverki lögreglunnar og færa verkefni sem lögregla hefur haft á hendi samkvæmt umferðarlögum í auknum mæli til sveitarstjórna umferðarstofu og vegagerðarinnar eftir því sem við á ljóst er að verkefni lögreglunnar eru ærin fyrir og því rökrétt að stofnunum sem sinna umferðarmálum séu falin verkefni á sínu sviði jafnframt því sem sveitarstjórnum eru falin aukin hlutverk útfærslu á ýmsum ákvæðum frumvarpsins ég man eftir því að ég stóð hér á sínum tíma í þessum stól og andmælti þessari þróun taldi það til ills að færa slík verkefni frá lögreglu til vegagerðarinnar svo dæmi sé tekið en ég hef algerlega breytt um skoðun hvað þetta snertir hjólreiðar hafa aukist til muna á undanförnum árum og reiðhjólið notað í auknum mæli sem samgöngutæki nokkrar breytingar hafa verið gerðar á ákvæðum gildandi laga um hjólreiðar og þau færð til nútímalegra horfs í samræmi við breytta notkun reiðhjóla og hönnunar þeirra

hjólreiðar barna yngri en fimmtán ára verði lögfest í sjötugasta og sjöttu greinar frumvarpsins í samræmi við eitt af meginstefnumörkum frumvarpsins um að helstu hátternisreglur sem nú er aðeins að finna í stjórnvaldsfyrirmælum séu lögbundnar mikil aukning hefur orðið á bifhjólaeign landsmanna á undanförnum árum og ber frumvarpið það með sér í ítarlegri ákvæðum um öryggi í bifhjólaakstri en er í gildandi lögum lagt er til að lögfest verði það nýmæli að heimilt verði að aka bifhjóli samhliða öðru bifhjóli á sömu akrein í þéttbýli enda sé hámarkshraði eigi meiri en sextíu kílómetra á klukkustund ekki er talin ástæða til að setja hömlur við því að slíkur akstur eigi sér stað þegar aðstæður með tilliti til umferðar leyfa kveðið er á um að flytja megi farþega á léttu bifhjóli enda sé ökumaðurinn tuttugu ára eða eldri og bifhjólið til þess gert þar með er vikið frá þeirri reglu sem bannaði alfarið flutning farþega á léttu bifhjóli en sé bifhjól gert til að flytja farþega er ástæðulaust að mínu mati að banna slíkt sé ökumaður orðinn fullra tuttugu ára þau nýmæli er að finna í frumvarpinu að takmarkanir eru settar á að flytja megi barn á bifhjóli en slíkar reglur hafa ekki verið í lögum áður rétt þykir að miða við að barnið hafi náð tiltekinn hæð og þannig líkamlegri færni og öryggi til að

þetta er nokkuð sem við höfum skoðað og fengið ábendingar um það er hægt að fara aðrar leiðir að þessu marki og til dæmis að vísa til aldurs barnanna í stað þess að binda þetta við að einstaklingurinn hafi náð tiltekinni hæð sem var hugsað til þess að tryggja líkamlegt öryggi ég vísa því til samgöngunefndar í sinni umfjöllun um frumvarpið að skoða þetta ákvæði sérstaklega ég hallast fremur að því eftir ábendingar sem við höfum fengið eftir að frumvarpið kom fram að skoða þá skilgreiningu frekar miða við ákveðinn aldur barns vissulega má segja að hér sé verið að takmarka möguleika á að flytja ung börn á bifhjól en líta verður til þess að eingöngu er hér horft til öryggissjónarmiða og hagsmunir barnanna hafðir að leiðarljósi rétt þykir í frumvarpinu að gera greinarmun á fortakslausri skyldu til að nota hlífðarhjálm annars vegar og hins vegar notkun á hlífðarfatnaði og búnaði til aksturs bifhjóls miðað við aðstæður með þessu er áréttað samkvæmt frumvarpinu að ökumaður og farþegi bifhjóls skuli klæðast þeim búnaði sem hæfir viðkomandi akstri og fellur slíkur fatnaður og búnaður þannig í flokk með öryggisbúnaði og verndarbúnaði rétt er að taka fram að bifhjólamenn hafa tekist mjög á um hvort fortakslaus lagaskylda eigi að liggja til grundvallar notkun á hlífðarfatnaði við akstur

svigrúm þá er mikilvæg nýmæli að finna um skráningarskyldu ökutækja en samkvæmt frumvarpinu er gert ráð fyrir að allar vinnuvélar í umferð svo og allir eftirvagnar og kerrur verði skráningarskyld en í núgildandi lögum eru kerrur undir sjö hundruð fimmtíu kílógrömm að þyngd undanþegnar skráningu hefur lögreglan mjög hvatt til þess að allar kerrur verði skráningarskyldar

í níunda kafla frumvarpsins er fjallað um reglur varðandi aksturs og hvíldartíma ökumanna en þær byggjast annars vegar a sjónarmiðum sem varða umferðaröryggi og hins vegar vinnuverndarsjónarmiðum eins og kunnugt er hefur talsverður stærri staðið um inntak og eftirfylgni með reglum um aksturs og hvíldartíma ökumanna í farþega og farmflutningsakstri ljóst er að við slíkan akstur á vegum reynir mikið á ökumann og því mikilvægt að reglur um slíkan akstur og lögboðna hvíld ökumanns séu þannig

atvinnubílstjóra sem voru fyrst innleiddar í íslenskan rétt í framhaldi af gildistöku e e s samningsins nítján hundruð níutíu og þrjú mikilvægt nýmæli er að finna í frumvarpinu þess efnis að heimilt verði að láta eiganda eða umráðamann ökutækis sæta refsiábyrgð á hlutlægum grundvelli það er án þess að sýnt sé fram á sök hlutaðeigandi á þetta við þegar hraðakstursbrot er numið á löggæslumyndavél heimild er þó háð því skilyrði að fyrir liggi að ökuferlis skrá þetta er eitt af nýmælum sem er bara verið að innleiða í anda nýrrar tækni og í frumvarpinu er þetta tíundað síðan með hvaða hætti þessir hlutir

vegagerðarinnar og hlutverk vegagerðarinnar í eftirliti á vegum úti taka þannig byrðar frá lögreglunni sem hefur ærinn starfa en ég legg áherslu á að það er ekki verið að draga úr löggæsluhlutverki lögreglunnar á vegum úti eða í umferðinni almennt síður en svo það er verið að færa verkefni það er í frumvarpinu gert ráð fyrir að gjald sé lagt á vegna fleiri stöðvunarbrota en er í núgildandi lögum í tuttugasta og áttundu greinar frumvarpsins eru talin upp þau svæði sem ekki má leggja ökutækjum sem varða gjaldi ef brotið er gegn jafnframt er lagt til í frumvarpinu að gjöld sem innheimtast á grundvelli stöðvunarbrota renni til samgöngumála í viðkomandi sveitarfélagi þetta er atriði sem er ástæða til að vekja athygli á það er þrengri skilgreining í núgildandi lögum að þetta gjald á þá að fara í bílastæðasjóði og annað slíkt þröng skilgreining en nú er það í valdi sveitarfélagsins hvernig það fer með þetta og þá að þetta geti runnið til samgöngumála allt þar á meðal til að efla almenningssamgöngur í frumvarpinu er gengið út frá því að refsireglum á sviði umferðarmála verði breytt í því skyni að auka varnaðaráhrif refsinga vegna umferðarlagabrota með hærri fjársektum og lengri sviptingartíma ökuréttar hámark sektar vegna umferðar

afnumin og í þess stað verði með skýrum hætti kveðið á um með sérstöku tilvísanakerfi hvaða reglur frumvarpsins varði refsingu eitt helsta nýmæli frumvarpsins er að lagt er til að lækkuð verði mörk leyfilegs vínandamagns í blóði ökumanns úr hálf í núll komma þrjú prósent hér er verið að hverfa aftur til þess tíma sem var við lýði á íslandi og birtist í almennu viðhorfi

vínmenningu meginlands evrópu og til íslands aftur nú keyra menn ekki bíl eftir að þeir hafa smakkað áfengi það eru bara alveg hreinar reglur síðan er það atriði sem ég vil leggja mjög ríka áherslu á sem eru nýmæli sem við settum inn núna á síðustu metrunum og hefur fengið ágætar viðtökur það er að tekjutengja sektir stórefnamaður sem er sektaður fyrir umferðarlagabrot finnur ekkert fyrir því lágtekjumaðurinn finnur fyrir sektinni þess vegna tekjutengjum við umferðar sektir þetta er nýmæli sem ég mun hugsanlega koma að síðar hæstvirtur forseti en ég hef því miður runnið út